Daarmee raken we de kern van de controverse over de Armeense genocide van vandaag, een politieke controverse. Op een officieel verzwegen Turks verleden kan immers geen officieel Turks berouw volgen. Laten we eerlijk zijn.

Lees de Duitse pers van de afgelopen weken.

Of laat u het zelfbeeld en wereldbeeld van toekomstige Turkse generaties buiten beschouwing?